Señor Presidente, recuerdo a la Comisión que la gran mayoría de los europeos son trabajadores antes que consumidores, porque sin un salario digno no se puede consumir. Y que definir el mercado digital como un todo, aglutinando realidades productivas y sectores muy diversos, acaba ignorando los destructivos efectos de la digitalización sobre el empleo. Un ejemplo claro es la paquetería. La competencia en los segmentos más lucrativos del mercado postal sirve para desmantelar las empresas públicas de Correos, precarizar el empleo e incrementar el coste de los servicios. La regulación de hoy contiene elementos que profundizan en este sentido y que son absolutamente injustificados. Igualmente, me preocupa la idea de seguir tratando las plataformas digitales como si estuvieran ofreciendo nuevos servicios, ya que solo proveen los servicios de siempre, solo que en otro formato. Un conductor debe tener los mismos derechos, trabaje en un taxi o para Uber. Y lo mismo en otros sectores como la telecomunicación o la hostelería. La solución no es forzar la competencia entre el modelo tradicional y el digital, sino que los servicios digitales operen en un mismo marco regulatorio con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que el resto del sector. Esta es la propuesta que esperamos de la Comisión.